Este es el objetivo fundamental desde el que se hace este informe y yo creo que, en ese sentido, es extraordinariamente acertado. No voy a entrar en los detalles pero sí me gustaría centrarme en dos o tres aspectos que me parecen fundamentales. En primer lugar, estamos en una situación y este informe lo propone en la que la banda ancha, inalámbrica, mediante la atribución de los 80 MHz para comunicaciones móviles en toda Europa va a ser una realidad, pero el informe va mucho más allá, piensa más en el futuro. Estamos hablando de la banda de frecuencia de 700 MHz, que tiene una capacidad extraordinaria también para los móviles y el desarrollo de los móviles. Y, en ese sentido, yo creo que es donde hay también que considerar y valorar muy positivamente las propuestas que se hacen en el informe. Y no se trata de una cuestión baladí el espectro relacionado con las actividades económicas representa hoy el 3 del PIB en Europa y esto solo es el principio. Y yo quería referirme a la importancia que está teniendo el crecimiento exponencial del vídeo como elemento de comunicación entre las diferentes personas y las diferentes instituciones o las empresas.

En ese sentido, el informe se sitúa realmente en una visión de futuro extraordinaria y por eso creo que hay que darle todo nuestro apoyo pasado mañana.